Ale jednak, słuchając tej debaty, można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia tylko i wyłącznie z taką bardzo jednostronną sytuacją, biało czarną. Tymczasem tak nie jest. Jest też i druga strona monety, mianowicie różne radykalne organizacje po stronie rebelianckiej, nawiązujące do skrajnego islamu, wojującego islamu, które też przecież popełniają okrutne zbrodnie na mniejszości alawickiej, na chrześcijanach, kiedy zajmują chrześcijańskie wioski i nie tylko, porywają duchownych, ale również i mordują czasami całe wioski. Nie możemy nad tym przejść do porządku dziennego, że świat Zachodu wspiera akurat rebeliantów, nie patrząc też i na to, kim oni są.

Trzeba szukać pokojowego rozwiązania, a nie bezsensownie wspierać jedną stronę, która jest warta drugiej strony.